Ich bin überzeugt davon, dass dies uns hiermit auch gelungen ist.

Es gibt wie einige Kollegen vorher schon angesprochen haben einige Ausnahmen, für die bisher noch kein passender Ersatz gefunden worden ist.

Dort sind winzigste Mengen von Quecksilber als Wirk beziehungsweise Ausgangsstoff enthalten, und dies ist weiterhin notwendig für bestimmte Therapieformen. Dabei ist eben ein gewisser Quecksilbereinsatz bisher noch nicht ersetzbar. Mir ist wichtig, dass deren Herstellung in Europa nach wie vor auch weiterhin möglich bleibt. Es ist klar, dass die Unternehmen gewährleisten müssen, dass vom Gebrauch kein Risiko für Mensch und Umwelt ausgeht.